È vero che le divisioni sono prima di tutto tra europeisti e antieuropeisti e sovranisti però questa non è la sola divisione, Presidente Macron, mi piacerebbe sapere se lei è d'accordo.

Ecco allora, Presidente Macron, come sceglierà lei con chi realizzare concretamente, nei fatti, quel sogno che ci accomuna?